În ultimul deceniu, creșterea alarmantă a numărului persoanelor fără adăpost, precum și polarizarea socială în ceea ce privește condițiile de locuit, reprezintă provocări majore pentru statele europene. O condiție pentru diminuarea efectelor acestui fenomen este coordonarea strategiilor de abordare a excluziunii datorate lipsei unui adăpost, prin implicarea nivelurilor național, regional și local, astfel încât deciziile să fie luate cât mai aproape de persoanele afectate. La fel de importantă este și eficientizarea utilizării fondurilor europene destinate construcției de locuințe și direcționarea acestora către locuințe sociale. Campanii precum Anul european pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, care să favorizeze schimbul de bune practici, pot juca un rol cheie în sensibilizarea și responsabilizarea opiniei publice. Doresc să atrag atenția și asupra necesității unor strategii naționale adresate persoanelor vulnerabile pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, prin eliminarea barierelor din calea participării pe piața muncii, prin ameliorarea calității serviciilor sociale și mărirea ofertei de locuințe accesibile.